Señora Presidenta, no es la primera vez que hemos escuchado aquí comparaciones absolutamente fuera de lugar entre una ley que ha suscitado preocupación en el conjunto de la Unión Europea y también entre representantes muy distinguidos de su propia familia política, señor Vidal Quadras, y aquellas leyes que, respetuosas con los derechos a la libertad de expresión, a la formación de la opinión pública libre en una sociedad pluralista y, por supuesto, al pluralismo informativo, establecen consejos audiovisuales que no tienen ninguna función de interferencia ni en el pluralismo informativo ni mucho menos en la predeterminación de los contenidos informativos. Ese es el caso de España, como otros muchos ejemplos que se han puesto de manifiesto en esta Cámara y no tienen nada que ver con el asunto que ha sido objeto de tanta preocupación en esta discusión.